Ja, jaz bi samo toliko se navezal na to vprašanje. Zdaj jaz, če sem vas prav razumel, letos, to se pravi dva devetnajst se bo to začelo graditi oziroma ... ni meseca? Ali je samo letnica? Pravi me je, je kaki mesec v okviru ali je samo leto? Toliko.